Ich weiß, dass Charme unterausgeprägt ist, aber das, was Sie gerade hier vorgetragen haben, gereicht dem Rat nicht zur Ehre.

Wir sagen in Deutschland Ein Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung.

Die Frage ist doch, wie man miteinander umgeht. Ich bedaure für die EVP außerordentlich die Verschlechterung der Beziehungen sowohl zum Europäischen Rechnungshof als auch zum Rat, die mit dieser Geschichte einhergeht. Aber ich möchte Sie jetzt schon davon in Kenntnis setzen, dass wir dies künftig jedes Mal veranstalten, sobald der Rat jemanden ernennt, von dem wir gesagt haben Nein, mit ihm können wir eigentlich nicht zusammenarbeiten.

Es hat bis jetzt noch nicht einen einzigen Fall gegeben, in dem der Rat die Empfehlung dieses Gremiums nach Artikel 255 abgelehnt hat, obwohl auch hier keinerlei Rechtsbindung dieses Gremiums vorhanden ist. Ich möchte Ihnen schon sagen, dass Sie hier deutlich machen, dass Sie von einem gewählten Parlament und von den Vertretern der europäischen Steuerzahler einfach nichts halten. Das betrachte ich als extrem unfreundlichen Akt. Ich weiß nicht, womit wir das verdient haben, vielleicht werden Sie uns das nachher nochmals erklären. Wir haben mit Bedauern gesehen, dass der kroatische Kandidat bereits bei seiner Anhörung gezeigt hat, dass das Parlament und die Zusammenarbeit mit dem Parlament seine Sache nicht sind. Wir sind eigentlich alle ziemlich gutmütig. Er hat es nun fertiggebracht, dass wir alle gesagt haben Eigentlich ist es nicht so der richtige Kandidat für uns.

Hier sitzen die gewählten Vertreter von 500 Millionen Europäern, die mit ihrer Steuer die EU finanzieren, übrigens auch den Europäischen Rechnungshof und den Rat. Die Frage stellt sich nach wie vor, warum der Rat bei dieser Frage das Votum dieser direkt gewählten Volksvertretung nicht akzeptiert.

Wir wollen übrigens auch mit dem Rat im gedeihlichen Miteinander zusammenarbeiten.